forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu og talsmenn þingflokka fimmtán mínútur aðrir þingmenn og ráðherrar hafa tíu mínútur andsvör verða ekki leyfð fyrr en að loknum ræðum talsmanna þingflokkanna að öðru leyti fer umræðan fram samkvæmt áttugustu greinar þingskapa um skýrslur